Z jednej strony jest to kraj najbardziej rozwinięty, który może pozytywnie oddziaływać na wiele państw sąsiednich. Z drugiej strony jest krajem wyjątkowym wśród krajów rozwiniętych.

Od lat niektórzy obywatele wyjeżdżają z tego kraju z powodu niskiego poziomu bezpieczeństwa. Wyjeżdżają również tacy, którzy wcześniej byli ofiarami apartheidu. Nie ulega wątpliwości, że tragiczne wydarzenia w kopalni Marikana powinny skłonić władze RPA do podjęcia zdecydowanych działań. Nie chodzi tylko o rzetelne wyjaśnienie bezpośrednich przyczyn i winnych tej tragedii, chociaż jest to oczywiście ważne. W dłuższej perspektywie ważniejsze będzie jednak zneutralizowanie strukturalnych przyczyn tak gwałtownego wybuchu przemocy.

Winnych tego zjawiska można zidentyfikować to korupcja, hipokryzja, brak właściwej polityki.

Życzymy RPA, by tak się nie stało.